Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, selon le rapporteur, 15 des consommateurs, je dirais seulement 15 des consommateurs et 8 des professionnels ont acheté ou vendu en ligne dans un autre État membre. C'est la raison d'être et la justification du règlement dont nous débattons aujourd'hui. Voici l'illustration du sens des priorités à la sauce du marché unique numérique. Les législateurs européens sont convaincus de trouver ici, avec ce règlement, le remède à la crise existentielle que traverse l'Union européenne.

Que les raisons de ces faibles taux de consommation transfrontalière ont pour origine les barrières injustifiées infligées par les États membres à travers la technique du géoblocage, éloignant les consommateurs européens du nirvana de la consommation. Le géoblocage est un concept qui désigne en fait les frontières numériques. Ce concept est largement méprisé par le législateur européen qui le définit comme je cite une discrimination en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence. Le règlement souhaite tout simplement en interdire l'usage aux professionnels. Malgré l'exclusion, toute temporaire, des services audiovisuels du champ d'application du règlement que je salue je veux dénoncer cette nouvelle intervention unilatérale brutale dans les équilibres économiques, une mesure qui aura de lourdes conséquences sur de très nombreux opérateurs, qui verront leurs consommateurs partir consommer là où c'est moins cher.